Oltretutto si raggiunge con questo programma unico un obiettivo di semplificazione degli strumenti, perché questo accorperà i tre precedenti programmi legati alla promozione della cittadinanza. Sono soddisfatta del risultato che ha ottenuto il mio gruppo, il Partito popolare europeo, rispetto all'accento che ha voluto porre sulla tutela dei minori tra i cittadini. I minori sicuramente come categoria più debole hanno bisogno di maggiore tutela e non posso non cogliere l'occasione per ricordare che tra i minori da tutelare questa istituzione deve anche ricordarsi dei minori che sono oggetto di separazioni fra coppie binazionali europee che, a causa di regimi nazionalisti troppo rigidi, subiscono ulteriori traumi.